Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, créé en 2006, est un fonds de solidarité c'est important de le signaler qui apporte une aide aux travailleurs victimes des restructurations d'entreprise liées à l'ouverture de l'économie à la mondialisation.

Elle a été un peu modifiée à la marge mais, de manière générale, il y a eu un large consensus pour pouvoir travailler sur cette proposition de votre part. En effet, le seuil du nombre de travailleurs touchés était trop important et nous avons travaillé sur cette diminution.